Ik zou evenwel ook voor hebben kunnen stemmen, omdat het een nuttig document is.

Dit verslag is een afschuwwekkend boodschappenlijstje van waar de EU-federalisten mee bezig zijn, wat hun wilde en op sommige punten wildste plannen zijn met iets dat als samenwerking tussen de Europese volkeren begonnen is, maar dat dreigt te eindigen in een orgie van machtsconcentratie in handen van mensen die een wereldvreemd en door de burgers helemaal niet gewenst bouwwerk willen optrekken, desnoods tegen de wil van de bevolking in.